Diese Woche ist eine Haushaltswoche. Wir werden am Freitag versuchen, gemeinsam mit Ihren Kollegen aus dem Haushaltsausschuss und dem Rat und der Ratspräsidierenden den Haushalt 2019 zu beschließen. Aber weiter reichend und wichtiger ist die Haushaltsstruktur für das nächste Jahrzehnt. Ich bin dankbar, dass es hier bei der Abstimmung morgen auf der Grundlage der heutigen Wortmeldungen eine breite Mehrheit, eine sehr breite Mehrheit für Ihren Bericht und damit für Ihre Positionen zu allen Programmen und zu allen Clustern und allen Headings des Kommissionsvorschlags geben wird. Das Parlament ist damit in der Lage, die Verhandlungen auf der politischen Ebene mit dem Rat und mit Unterstützung der Kommission aufzunehmen. Ich bin dankbar, dass einige wenige Abgeordnete hartnäckig hiergeblieben sind. Ich würde gerne auf alle Wortmeldungen eingehen.

Worum geht es? Wir wollen keinen Superstaat Europa.

Es bleiben 49 in Paris, Wien, Berlin, Rom, den Regionen, den Kommunen, den sozialen Sicherungssystemen. Ein Euro von fünfzig.